Ja, hvala lepa, podpredsednik, za besedo. Spoštovana državna sekretarka, spoštovani predstavnik Državnega sveta, lep pozdrav vsem skupaj in seveda spoštovane poslanke in poslanci! Državni svet je v začetku julija lanskega leta vložil v zakonodajni postopek predlog za sprejem avtentične razlage stodvajsetega, stoenaindvajsetega in stodvaindvajsetega člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Namen avtentične razlage je bila natančnejša določitev dovoljenega tedenskega obsega učne obveznosti za posamezne kategorije učiteljev. Predlagatelj je kot povod za vložitev in sprejem avtentične razlage navedel občasne zahteve, da je treba tudi učiteljem določiti obvezno osemurno prisotnost na delu ter izsledke revizijskega poročila Računskega sodišča iz januarja dva šestnajst, iz katerih izhaja dolžnost natančne časovne opredelitve celotne delovne obveznosti učiteljev. Dejstvo je, kot je bilo že povedano, da je učiteljski poklic specifičen in da ima učiteljsko delo svoje posebnosti. Njegova delovna obveznost nikakor ne vključuje le učne obveznosti, kamor prištevamo pouk ter druge oblike dela z učenci in dijaki. V delovno obveznost učitelja sodi tudi njegova priprava na pouk, popravljanje in ocenjevanje nalog ter drugo delo, ki je nujno za zagotavljanje nemotenega in kvalitetnega izvajanja izobraževalnega programa. S prvim septembrom dva sedemnajst so bile uveljavljene spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja, ki so stopile sicer v veljavo s septembrom dva osemnajst in na podlagi katerih je ureditev delovnega časa in delovne obveznosti učiteljev in drugih strokovnih delavcem v osnovnem in srednjem šolstvu urejena dovolj določno. Socialni demokrati smo zadovoljni, da so v novi ureditvi delovnega časa učiteljev socialni partnerji poenotili različne razlage omenjenih členov ter zakona ter postavili jasen normativni okvir glede delovnega časa, in delovne obveznosti učiteljev. Posledično je seveda postal predlagani sprejem avtentične razlage nepotreben. Na podlagi navedenega bomo v poslanski skupini Socialnih demokratov podprli predlog Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino, da se avtentična razlaga stodvajsetega, stoenaindvajsetega in stodvaindvajsetega člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ne sprejme. Hvala lepa.